þar sem háttvirtur þingmaður guðbjartur hannesson er ekki á landinu því geri ég það sem varaformaður félagsmálanefndar en ég ber kæra kveðju til þingheims frá honum eins og kom fram í máli hæstvirts forseta er hér nefndarálit um fæðingar og foreldraorlof með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund bjarnheiði gautadóttur og guðrúnu sveinsdóttur frá félags og tryggingamálaráðuneyti guðrúnu j jónsdóttur og skúla eggert þórðarson frá ríkisskattstjóra og halldór grönvold frá así jafnframt bárust nefndinni umsagnir um málið frá ríkisskattstjóra alþýðusambandi íslands og nokkrum einstaklingum með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum laga um fæðingar og foreldraorlof með síðari breytingum viðamesta efnisbreyting frumvarpsins varðar það viðmiðunartímabil sem lagt er til grundvallar útreikningum á greiðslum úr fæðingarorlofssjóði þar sem það er stytt og fært nær töku fæðingarorlofsins núverandi fyrirkomulag hefur sætt nokkurri gagnrýni og því er sú breyting lögð til að miðað verði við meðaltal heildarlauna foreldris yfir tólf mánaða samfellt tímabil sem lýkur sex mánuðum fyrir fæðingardag barns eða þann dag sem barn kemur inn á heimili við frumættleiðingu eða töku í varanlegt fóstur þó er gert ráð fyrir að viðmiðunartímabil vegna foreldra sem eru sjálfstætt starfandi einstaklingar verði tekjuárið á undan sú breyting mun hafa í för með sér raunhækkun á greiðslu úr fæðingarorlofssjóði en jafnframt er aukin heimild til að taka mið af öðrum greiðslum en atvinnutekjum frumvarpið gerir einnig ráð fyrir að forsjárlausir foreldrar geti öðlast rétt til fæðingarstyrks sem og að atriði er varða rétt námsmanna til fæðingarstyrks sem eingöngu hefur verið kveðið á um í reglugerð verði færð í lög í frumvarpinu er jafnframt gert ráð fyrir að eftirlit með framkvæmd laganna verði fært frá skattyfirvöldum til vinnumálastofnunar nefndin telur rétt að árétta það sem fram kemur í kostnaðarumsögn með frumvarpinu

er fyrir þessa aukningu á útgjöldum sjóðsins innan markaðra tekna hans á fundum sínum ræddi nefndin sjónarmið um aðgang vinnumálastofnunar að gögnum skattyfirvalda en ákvæðið er sambærilegt ákvæði í lögum númer tuttugu og tvö tvö þúsund og sex um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna og í lögum um atvinnuleysistryggingar númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex telur nefndin nauðsynlegt að gætt sé meðalhófs við framkvæmd slíkra ákvæða og að persónuvernd sé tryggð leggur nefndin því til breytingar á b lið þrettándu greinar frumvarpsins í þá veru að fram komi á umsókn um fæðingarorlof upplýsingar til umsækjanda um að hann samþykki jafnframt að skattyfirvöld láti vinnumálastofnun í té upplýsingar sem nauðsynlegar eru eftirlitinu með framkvæmd laganna enda sé það forsenda bótanna nefndinni barst erindi þar sem meðal annars var bent á að samkvæmt frumvarpinu væri ekki litið á það sem þátttöku á vinnumarkaði á viðmiðunartímabilinu ef foreldrar hefðu fengið tekjutengdar greiðslur vegna langveikra eða alvarlega fatlaðra barna samkvæmt þriðja kafla laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nefndin telur mikilvægt að slíkar greiðslur verði taldar til þátttöku á vinnumarkaði þetta er mjög mikilvægt líkt og gert er varðandi greiðslur úr atvinnuleysistryggingasjóði og fleiri greiðslur samkvæmt áttundu og níundu grein frumvarpsins og leggur í því skyni til breytingar á fyrrnefndum greinum frumvarpsins loks ræddi nefndin ósk er kom fram í umsögn og á fundum nefndarinnar um að bætt yrði orlofsgreiðslum ofan á greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi og leggur til að það verði skoðað í tengslum við fyrirhugaða lengingu á fæðingarorlofi á kjörtímabilinu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum

árni johnsen var fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson og birkir j jónsson skrifa undir álit þetta með fyrirvara

um þetta frumvarp í nefndinni og ekki er hægt að segja annað en nefndin sem slík hafi unnið vel saman að þessu máli það sem ég vil hins vegar vekja athygli á í ljósi breytinga sem orðið hafa í rauninni á

kannski skakkaföllum sem við erum að verða fyrir vegna þessarar erlendu lánsfjárkreppu þá er mjög hætt við að krafturinn í atvinnulífinu verði ekki sá sami og hann hefur verið undanfarin ár þess vegna langar mig til að benda þingheimi alveg sérstaklega á það að þetta er að kosta hundrað áttatíu til þrjú hundruð tuttugu milljónir króna þetta er auðvitað eitt af þeim frumvörpum sem við höfum verið að leggja fram á þessu þingi sem þýða aukinn kostnað en þessi umbreyting í efnahagslífinu hefur kannski verið að gerast á bara til þess að gera fáum vikum þess vegna held ég að þingheimur þurfi alltaf að hugsa um það mjög varlega að þetta verður vonandi að veruleika en við verðum að hafa þetta hugfast í framhaldsstörfum þingsins að við munum ekki sjá fram á jafngríðarlega tekjuaukningu hjá ríkissjóði og verið hefur undanfarin ár við verðum að hafa það í huga